Panie Przewodniczący!

1 miliarda ludzi jest chronicznie niedożywionych bądź głoduje. W roku 2008 ceny żywności gwałtownie wzrosły, co spowodowało rozruchy na tle głodowym w ok.

Przyczynił się do tego również ogólny kryzys gospodarczy, tym bardziej trzeba usilnie szukać metod sprawiedliwej dystrybucji produktów żywnościowych w skali całego świata. W Unii Europejskiej niestety zapomina się, że wspólna polityka rolna to przede wszystkim polityka bezpieczeństwa dostaw żywności wysokiej jakości i po odpowiedniej cenie dla wszystkich europejskich konsumentów. Nie można pozwolić na dalsze eliminowanie instrumentów regulacji rynkowej, w tym zapasów zbóż, na odpowiednio wysokim poziomie. Konieczne jest również eliminowanie działań spekulacyjnych na tym rynku, to karygodne i niemoralne, że grupy kapitałowe w pogoni za większym zyskiem wypaczając reguły wolnego rynku, skazują na cierpienie głodu miliony ludzi na całym świecie.